lepa za besedo, predsedujoči. ja. Spoštovani prisotni, jaz bom vsekakor začel tam, kjer sem končal pri, mnenju poslanske skupine, in sicer da se strinjamo z vlado, in s tem in s temi že večkrat izrečenimi obljubami o dolgoročno vzdržnem in pravičnem pokojninskem sistemu, ki bi ga prinesla le preudarna pokojninska reforma. Takole. Mini mini reforma. Potem pa mini reforma, potem pa preudarna celovita reforma. Nekaj se torej premika. Moram pa priznati, da imate na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dovolj dela. Imate dokaj zahteven resor, kompleksen resor. Že glede na to, kaj je bilo danes povedano, da je potreba potrebno zadeve usklajevati z vsemi socialnimi partnerji, pa vam do sedaj to nekako uspeva, je za pozdraviti, ne. Pozdraviti, bom rekel, je tudi to, da se sploh tale mini reforma vlaga iz strani vlade, da se počasi začnejo, bom rekel, te obljube, ki jih vsi skupaj tukaj prisotni pa vlada daje, nekako odvijati. Zdaj, da je resor zahteven, se ve že iz tega, da imamo na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide skoraj vsak teden sejo, ne, in zdaj je ta naš predsednik, bo mogoče skoraj že šel na sobote, ne, ker ponedeljke nam je tako že zasedel, več ni časa, da bi da bi, jih spravili skozi od torka do petka. No, nadaljnje torej vemo, da je in je nesporno, da je v sistemu kar precej anomalij, nekih nepravic, ki so bile do sedaj. Na to pa nas skoraj vsak dan opozarjajo naši upokojenci, ki prihajajo k nam v poslanske pisarne, potem pa tudi društvo upokojencev, zveza društev, pa, razna druga, bom rekel, civilna združenja, ki prihajajo tudi v poslanske pisarne in tudi v poslanske skupine vseh nas, tako da na neki način, je tule potreben dober dialog in dobra organizacija, da bi potem zadostili vsem tem željam, ki prihajajo vsaj iz petih strani. Videti je torej, da se nekaj premika, veseli pa me tudi, da vidim v tem ministrstvu tudi nekaj več, razumevanja in dovzetnosti za dobre predloge opozicije. Mislim, da je tako tudi prav, kajti več glav več ve. In vsekakor, če si pripravljen se učiti in se pogovarjati, pa z učenjem potem tudi se spreminjati, nekako lahko narediš to bolje in tudi boljše služiš temu ljudstvu, za kar si dejansko poklican. Kako so te spremembe oziroma, nujne te spremembe, govori več, letno kritiziranje. Jaz pač verjamem, ne, da tudi ministrstvo včasih naše kritike nekako vzame za konstruktivne, ne. Priznati moram tudi, da je državni sekretar kar dobro načitan in se tudi dobro drži glede na vse te kritike, ki mu letijo, in odgovarja. Tako da v prihodnosti seveda čakamo še na akcijo, imate titulo, funkcijo, s funkcijo pride tudi velika odgovornost. Zaradi tega pač pričakujemo akcijo v imenu upokojencev in seveda vseh nas tukaj državljanov. Hvala.